a posilování jejich role považuji za nejlepší prostředek, jak nadále překonávat tzv.

Oceňuji návrh na evropský týden, který by spočíval ve vyhrazení jednoho týdne pro evropské záležitosti, který by umožnil diskusi poslanců i senátorů s představiteli institucí EU. Myslím, že by to dost napomohlo lepšímu porozumění procesům i aktuálním evropským tématům.

Komise bohužel reaguje většinou dosti formálně, čili raději větší kvalitu než kvantitu.